Herr Präsident, herzliches Dankeschön!

Nicht deswegen und da muss ich einer Kollegin widersprechen weil ich es werten will. Ich sage nicht, dass lokale oder regionale Produkte besser sind.

Ich sehe in Wirklichkeit eine ganz große Chance für den Konsumenten, bewusste Entscheidungen für die Umwelt zu treffen, bewusste Entscheidungen für die Arbeitsplätze in der Region zu treffen, bewusste Entscheidungen für gewisse Produktionsmethoden zu treffen, und ich sehe absolut keine Gefahr für den Binnenmarkt, weil ich genauso die große Chance sehe, mich ganz bewusst für irische Butter oder irische Milch zu entscheiden, wenn ich das will.